Ces améliorations permettront d'ouvrir des enquêtes plus facilement et de mieux suivre les flux financiers. Mais notre combat contre l'argent sale ne s'arrête pas là. L'Union européenne doit s'attaquer au problème des visas dorés ces programmes permettent d'acheter la citoyenneté d'un pays en échange d'investissements financiers et sans véritable contrôle quant à l'origine des sommes d'argent. Trop de pays de l'Union européenne proposent ces visas dorés Grèce, Portugal, Malte et d'autres encore. La Commission a promis d'y apporter une réponse d'ici la fin de l'année.